virðulegur forseti þetta eru þrjár stórar spurningar sem ég fæ tækifæri til að svara á tveim mínútum varðandi evrópusambandið þá er ekki hægt að tala um einhvern minni hluta og meiri hluta varðandi þessa gerjun sem á sér stað í framsóknarflokknum það er engin mæling á því menn ræða auðvitað málin það sem ég sagði hér í minni ræðu þeir sem eldri eru í flokknum ég fullyrði það ég studdi e e s samninginn á sínum tíma og ég hef verið talsmaður þess að við eigum skoða nánari tengsl við evrópusambandið og er einmitt i þessari evrópunefnd sem er núna að skoða okkar samningsmarkmið en flokkurinn hefur auðvitað ályktað um að við eigum að halda áfram upplýsingaöfluninni og að móta samningsmarkmiðin fyrir hugsanlega aðild en það er ekkert búið að ákveða að sækja um alls ekki en við erum að undirbúa okkur fyrir þessa umræðu og þessi skref ef við þurfum að taka þau unga fólkið hefur mikinn áhuga á því í flokknum eins og reyndar ályktanir hafa sýnt á þeirra vettvangi varðandi samningaviðræðurnar við varnarliðið hefur framsóknarflokkurinn verið sammála sjálfstæðisflokknum um hvernig á þeim málum er haldið þannig að við höfum stutt þá stefnu sem er uppi í varnarviðræðunum en eins og fram hefur komið margoft er þetta mjög óljóst eins og sakir standa núna og háttvirtur þingmaður veit manna best varðandi fangaflutningana þá er það alveg ljóst að ég styð alls ekki fangaflutninga það er alveg fráleitt þannig að ég tel að ef um fangaflutninga er að ræða eigum við að mótmæla því hástöfum en málið er það að við vitum bara ekki hvort það hafi verið um einhverja fangaflutninga að ræða það eru allt einhverjar getgátur þannig að það er ekki hægt að koma með einhverjar yfirlýsingar